Odhalila slabé miesta systémov zdravotnej bezpečnosti, a to nielen na európskej, ale aj globálnej úrovni.

Členské štáty Európskej únie vrátane Slovenska minuli stovky miliónov EUR, aby dokázali svojich občanov ochrániť pred neexistujúcou hrozbou. Bolo by zaujímavé zistiť, komu to prinieslo prospech. Ale aj to, kto nesie za vzniknutú situáciu zodpovednosť. V predloženej správe mi chýbalo jediné návrh, ako vniesť do systému zdravotnej bezpečnosti osobnú zodpovednosť.